Sehen Sie dabei auch die Einbeziehung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmensentscheidungen vor. Und beziehen Sie bei Ihren Initiativen auch die Sozialpartner ein. Denn Unternehmen haben eine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und im Hinblick auf ihren Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung. Sie müssen bei all Ihren Vorschlägen dafür sorgen, dass eine Umgehung und eine Aushebelung der bestehenden Mitbestimmungsregeln nicht möglich sind. Wir brauchen in europäischen Unternehmen einen möglichst hohen Standard und die Einbeziehung aller Beteiligten in Unternehmensentscheidungen.